Monsieur le Président, soixante secondes pour défendre les intérêts des consommateurs face aux abus du marché de l'énergie, c'est peu. Le texte que nous allons voter demain est un compromis entre les deux branches législatives et, comme d'habitude, le Conseil a été moins ambitieux que le Parlement européen.